Sinds de revolutie in januari 2011 heeft de Europese Unie gewerkt aan het herijken van onze relatie met Egypte. De regering Morsi kon op onze steun rekenen, ook al vonden wij een islamistische regering niet het alleraantrekkelijkst. De eerste democratisch verkozen president verdient het voordeel van de twijfel. Wij hebben hem zelfs uitgenodigd hier te komen spreken. Dat kwam er niet van. Maar de EU Egypte task force was veelbelovend. Maar Morsi maakte het niet waar. En de massademonstraties in juni dit jaar hadden moeten leiden tot zijn vrijwillige aftreden. Dat hij met geweld werd afgezet en dat de Egyptenaren blij leken met het ingrijpen door het leger, bewijst mijns inziens hoe ver wij nog van democratie staan in Egypte. Maar wat mij na tweeëneenhalve maand nog steeds verbaast, is dat ook hier opluchting lijkt zijn dat wij af zijn van de moslimbroeders in plaats van dat wij ons schamen en de schande zien van een coup d'état Wat wij Morsi aanwreven, te weinig inclusief, te weinig mensen meenemen, autoritaire tendensen, dat zien wij nu ook en wij lijken zachter gestemd. En dat vind ik gevaarlijk.